Sajnos a közép kelet európai térség a szocializmus bukását követően azt mutatta, hogy a segélyezési rendszer sehova nem vezet, hiszen a gyerekek úgy nőttek fel, hogy azt látták, hogy a szüleik nem dolgoznak, segélyekből élnek. Nem volt motivációjuk arra, hogy egyáltalán munkát vállaljanak.

Magyarországon az előző kormány ezzel próbálkozott, ennek az eredménye a totális csőd lett. Tehát azt gondolom, a szociális kötvények ez esetben nem jelentenek alternatívát, a gazdaságot kell felpörgetnünk, és a gazdasági eredményekből kell szociális beruházásokat megvalósítanunk, mert munkahelyet kell teremtenünk, a fiatalok számára kitörési lehetőséget kell kínálni, az pedig más úton nem történhet.